Señora Presidenta, Europa necesita su marca y acciones contra la violencia de género, porque esta lacra ha costado la vida, solo en España, a 44 mujeres en diez meses, ha generado 40 huérfanos y tres asesinatos de menores, utilizados por sus padres para castigar con la máxima crueldad a sus madres. Estamos ante un verdadero terrorismo que requiere una respuesta contundente y una respuesta integral. En el subconsciente de muchos europeos persisten todavía los valores y estereotipos que, llevados al extremo, lo animan. Están en vallas publicitarias, en libros de texto, en la narración de lo cotidiano, en el reparto de responsabilidades institucionales y privadas generan desigualdad y la más grave consecuencia de la misma la violencia machista. Por eso, el esfuerzo institucional, social y cívico contra ella debe seguir siendo, señora comisaria, visible, transparente y didáctico. Es un mal momento para lanzar contra la marca europea que combate la violencia machista una flecha de plomo.